Ciekawe sprawozdanie, ciekawa działalność tej komisji. Ostatnio ona została, w szczególności w poprzedniej kadencji, bardzo spopularyzowana przez niektóre sprawozdania, ale jednocześnie ciekawe są konkluzje sprawozdawcy, wśród których chciałbym wyróżnić właśnie tę konieczność lepszej współpracy z parlamentami narodowymi, czy też dostępność informacji dla obywateli. I tutaj w pełni zgadzam się również z panią poseł Gruny, że należy wprowadzić większe upowszechnienie roli petycji, pracy rzecznika, czy rolę, jaką może odegrać inicjatywa obywatelska. Jednocześnie wydaje mi się bardzo istotne, aby informować o stanie zaawansowania prac nad petycją, ale również nad wykonaniem rezolucji, która jest w wyniku działalności Komisji Petycji podjęta. Przykładem jest to, co mówiła również pani poseł Kolarska Bobińska rezolucja w sprawie Nordstreamu została przyjęta, ale jednocześnie obywatele, na przykład w moim kraju, pytają się, co dalej.